De Commissie wil het geld besteden aan het vertalen en het verspreiden van propaganda voor het Europees project. Krijgt de burger hierdoor begrip voor de Unie en voor de instellingen?

Zolang de Unie de vrijheid beknot en de economie teistert heeft geen burger begrip voor wat er in Brussel besloten wordt.

De Commissie komt hier met een voorstel waar geen burger om heeft gevraagd en waar de Commissie zelf ook niet in gelooft. Dat blijkt wel uit deze begroting.